Herr Präsident! Und wieder ein Krieg für Öl. So kann man einen Beitrag über die aktuellen Konflikte im Sudan überschreiben. Und wieder einmal leidet die Zivilbevölkerung beider Länder unbeschreiblich. Selbstverständlich sind alle gewalttätigen Übergriffe und Angriffe zu verurteilen, und selbstverständlich müssen wir eine friedliche Lösung der Konflikte fordern. Das entbindet uns aber nicht davon, über die Ursachen zu sprechen, und auch nicht davon, kritisch zu hinterfragen, ob das deutliche Engagement der EU für eine Abspaltung des Südsudan unter den vorliegenden Umständen zu verantworten war. Es wird keine schnelle Lösung geben, das ist sicher. Aber es ist auch sicher, dass die Probleme nicht mit Waffengewalt gelöst werden können. Ganz aktuell ist es unerlässlich, das ja eigentlich bestehende Waffenembargo einzuhalten, um weitere Eskalationen zu verhindern. Ich möchte daran erinnern, dass das seit 2004 verhängte Embargo für Waffenlieferungen durch die GSVP der EU gegenüber dem Sudan und seit 2011 auch gegenüber Südsudan im November 2011 mit der Unterstützung für die Reform des Sicherheitssektors im Südsudan einseitig aufgeweicht wurde. Wie schwierig es auch sein mag, diplomatische Verhandlungen müssen forciert werden. Wenn die internationale Gemeinschaft in dem Konflikt hilfreich vermitteln will, dann nur in der Rolle eines neutralen Vermittlers und nicht interessengeleitet. Die Rolle der EU war nicht neutral. Ich mache mir große Sorgen, ob noch mehr solche Szenarien eine Zukunft haben sollen und es noch mehr Abspaltungen rohstoffreicher Regionen in Afrika geben wird, ob es zu einer Spirale des Staatszerfalls kommt. Das außenpolitische Instrument der Staatsbildung darf nicht ein Instrument einer solchen Entwicklung sein.